Signor Presidente, onorevoli colleghi, parliamo sempre più spesso di lotta al cambiamento climatico, di transizione verso un'economia circolare e di nuovi modelli di sviluppo più sostenibili ambientalmente e più inclusivi socialmente. Parliamo, appunto, ma non basta parlare. Per passare alle azioni, servono risorse, servono investimenti investimenti per riconvertire le nostre industrie, per accompagnare i lavoratori verso nuove competenze, per realizzare infrastrutture, come quelle sulla mobilità e quelle digitali, innovative e sostenibili. Esiste un gap europeo di investimenti in tutti questi ambiti.

Risorse che non possono essere soddisfatte dalle sole finanze pubbliche. Con questo regolamento possiamo orientare anche il mercato finanziario privato. Chi decide dove investire i propri soldi, che si parli del singolo cittadino o del grande investitore, deve avere informazioni attendibili e trasparenti sull'impatto ambientale e sul grado di sostenibilità delle attività economiche su cui vertono i prodotti finanziari. Cosa che oggi è quasi del tutto impossibile, a fronte della mancanza di un sistema di classificazione riconosciuto e riconoscibile in tutta Europa. Oggi voteremo su un testo che è stato oggetto di mesi di appassionata e devo dire anche accesa discussione.